Hvala lepa, gospa podpredsednica. Hvala za, vaše razmišljanje, državni sekretar. Tistih šest nesreč pri delu, grozne so bile, ki ste jih našteli. Ne bom jih ponavljal, sem si jih pa zapisal. Če je vse tako bilo, kot ste vi povedali, da ni bilo ograje, da ni pripet, da ni bil podučen, pa normalno, da to mora delodajalec plačati. Zakaj ste jih sploh naštevali? Saj to že mi ves dan govorimo. Zdaj pa vi meni odgovorite, če boste želeli seveda, dajva neki praktični primer. Gradbišče, vi se vodja gradbišča, imate jih pa več, imate tri. Po fizikalnem zakonu na istem mestu, na treh mestih ne morate biti istočasno. Nadzirate tri. Zdaj na tem gradbišču ste naročili, ob delavce opremili z zaščitno opremo, naročili ste, da morajo imeti čelade, celo gradbišče ozvočite, kjer skozi se zvozi skozi zvočnik sliši čelada, čelada, čelada, čelada, recimo. Potem greste na drugo gradbišče in, kot sem že prej povedal, enemu delavcu je pač vroče, ga tišči, vrže čelado dol. Naslednji trenutek mu na glavo prileti kladivo. Bog ne daj, trajni invalid. In vi greste lahko v zapor ali pa vi, ki ste vodja gradbišča, ali pa ste ob hišo, če ste espe, ker odgovarjate z vsem svojim premoženjem, pri predpostavki, da imate hišo. Ta vprašanja mi naslavljamo, ta, ne tistih tistih šest, ki ste jih vi naštevali, ker je evidentno, da je delodajalec, ki je odgovoren za gradbišče ali karkoli že je bilo, ki je, ki je, ki je za to odgovoren. Zdaj, nekaj ste se zapletli, ko ste rekli, ta pokojnina, ne, ki bi jo dobil espe, ki bi nadaljeval delo, plačeval vse prispevke, pokojnino pa da naj ne bi dobil, ker treba ta denar dati mladim. Mogoče nisem, mogoče nisem dobro razumel. Iz pokojninske blagajne ne gre za mlade, ne. Mi imamo mlade zelo v ospredju, ampak v tem primeru ne. Zdaj. Če espejevec v trenutku, ko doseže vse pogoje, polne pogoje za polno penzijo in vi mu ne date, vi mu dati samo recimo, ja, zakon iz decembra dva petnajst, mu date dvajset procentov, vi ste tako rešili ta status. Prav, lahko naprej dela, ampak osemdeset procentov pravice ste mu odrezali. A je to pošteno? On potem lahko reče: "Veste, kaj. Jaz se ne grem. Dovolj sem delal, zaklenem obratovalnico." In tistih pet zaposlenih pošlje na cesto. A ste izračunali to bilanco? Skozi optiko javnih financ. Kar izračunajte, pa boste videli, kje boste. Z vašim zakonom, dobro, takrat niste bili, bili ste pa v koaliciji, decembra dva petnajst z vašim zakonom ste - zdaj govorim za Prekmurje, ki ga malo bolje poznam, ste zaprli kar nekaj obratovalnic, ja, tudi kar nekaj gostiln. In res je, vse manj je dobrih gostiln. Zaradi takšne bedaste zakonodaje. Ker veste kaj, kaj tam med drugim - kakšna je med drugim rešitev, in kar sem takrat z državnim sekretarjem, ki je približno tukaj sedel, jaz pa v na sedežu številka devetdeset. Samo sva imela hude polemike. Ker rešitev v tem zakonu je med drugim tudi takšna. "s tem se zagotavlja" - to je iz spletne strani ministrstva za delo, "s tem se zagotavlja še fleksibilnejša oblika prehoda iz delovne aktivnosti v polno upokojitev". Vsi zarovanci zavarovanci - torej tudi samostojni podjetniki, družbeniki, delavci in kmetje - "ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, imajo sedaj možnost prejemanja petinsedemdeset procentov pokojnine, če se vključijo v zavarovanje za dve uri na dan". Zdaj pa - ostanimo pri gostilnah. A pozna kdo na svetu gostilno, ki je odprta dve uri na dan? Ali pa kakšno druga dejavnost, dve uri na dan? A vam je všeč ta rešitev? Glejte, nam ni, zato je tudi nismo podprli. To ni življenjsko! Pa dajmo enkrat že sprejemati neke življenjske rešitve in to čim prej izbrišite, če ne bomo mi spet vložili novelo zakona, ki bo to izbrisal. Ker ni življenjsko. To je norca delanje. Dobro ste izračunali. V starostnem intervalu sedeminpetdeset do petinšestdeset let smo evropski rekorderji. Tu notri je najmanj, nas je najmanj zaposlenih. In, pravite, da bo da to, vse te probleme, ki jih zdaj mi odpiramo, naslavlja koalicijski sporazum. Mi se veselimo, saj potem , pod črto, govorimo isti jezik. Pa nam še razložite, a boste potem prišli s paketom socialnih, pokojninskih, davčnih zakonov, da bomo vsaj majčkeno imeli neko predstavo, kaj nas čaka, da nam ne bo spet kdo očital - če zdaj iz tega ne bo nič - da bomo čez dve leti te zakone ponovno vložili. Upam, da ne bo prepovedano. Tudi to se lahko zgodi. ZUJF je bil strašen. Res. S težkim srcem sem ga podprl. Je pa za določene skupine poklicev bil dokaj odprt. Recimo, univerzitetni učitelji niso šli kar, niso bili kar vrženi v penzijo prisilno. Tisti, ki so delne pogoje že izpolnjevali. Če je njihov šef, dekan fakultete, rekel, da ga potrebuje, ga je ohranil. Zato so nekateri ostali kljub petinsedemdesetim letom starosti. Hvala.